Monsieur le Président, je crois que le débat et le vote sur ces deux rapports de M.

Cela aurait privé la plupart des députés de leur droit démocratique d'amender le texte.

Cela fortifie la position du rapporteur et c'est beaucoup plus démocratique. Ce devrait être la règle pour toutes les propositions législatives.